Une chose est certaine, la démarche du président de l'Assemblée nationale, Juan Guaidó, est illégale.

Aucune de ces conditions n'a été remplie. Ensuite, le président ne peut être destitué que par référendum, non par l'Assemblée nationale. Le garant de la Constitution est le Tribunal suprême de justice, devant lequel M Maduro a justement prêté serment. Il est constitutionnellement le président. En outre, en cas de vacance, ce n'est pas le président de l'Assemblée nationale qui le remplace, mais le vice président.

Au nom de quel mythique soutien politique et de quel état de droit serait il maintenant le président légitime?

Dans cette confusion, il n'y a qu'une seule légitimité les élections.